Au moment où je vous parle, après ce tour de travail avec tous les fonctionnaires chargés de ces textes, je peux dire que tous les États membres, à l'exception de la Grèce, ont maintenant pris toutes les mesures de transposition.

Cela s'est fait récemment.

Je me suis engagé, et vous l'avez d'ailleurs précisément demandé dans le vote sur la directive sur les services, à présenter un rapport sur l'application des dispositions clés de la directive. Au delà de ce qui a déjà été présenté lundi dernier sur l'évaluation mutuelle entre les États membres et avec la Commission, nous présenterons au second trimestre de cette année, en 2012, un rapport sur l'application de toutes les dispositions clés de la directive, notamment sur le point important de la prestation de services

Nous tirerons également les premières leçons, dans notre rôle de gardien des traités, des déficiences ou des défaillances dans la mise en œuvre concrète et de qualité de cette directive.